W Polsce istnieje takie powiedzenie, że nie można być częściowo w ciąży, a tak właśnie próbuje się zachować Kenia. Z jednej strony zaprasza i wita prezydenta Bashira, a drugiej strony jest sygnatariuszem statutu rzymskiego.

Władze Kenii, Czadu i innych państw, które ratyfikowały statut rzymski, powinny przestrzegać jednoznacznie określonych zasad.